Señor Presidente, en primer lugar, me gustaría aclarar que estoy a favor de estrechar vínculos comerciales entre la Unión Europea y Papúa Nueva Guinea que favorezcan el desarrollo de esta región, pero que favorezcan un desarrollo sostenible.

Estoy absolutamente en contra de una cláusula del mismo que considero injusta la exención a las normas de origen, porque no solo pone en peligro el desarrollo sostenible de Papúa Nueva Guinea sino que, como bien hemos escuchado aquí, pone en peligro toda una industria europea, la industria conservera. Esta concesión debería ser absolutamente excepcional, y no debería haberse aplicado en el caso de Papúa Nueva Guinea. Además, no olvidemos el serio precedente que esta medida está sentando, y sentará, en futuras negociaciones de la Unión Europea. En mi opinión, hubiese sido necesaria una resolución mucho más clara y contundente al respecto que indicase categóricamente que, en la próxima revisión del Acuerdo de Asociación Interino, se suspenda

Por tanto, quiero pedir a la Comisión que tenga en cuenta las dramáticas consecuencias que esta concesión va a tener, primero, en la industria conservera europea y, segundo, en la sostenibilidad del medio ambiente y en los recursos naturales de Papúa Nueva Guinea, y el precedente tan negativo que sienta para futuras negociaciones.